Monsieur le Président, feu le président Mitterrand avait confié à un journaliste, à la fin de sa vie, que nous étions en guerre avec les États Unis d'Amérique, en guerre économique, mais en guerre à mort. Je suis beaucoup plus préoccupé par la prétention insupportable à l'universalité des sanctions américaines décidées contre l'Iran que par les mesures protectionnistes relativement à l'acier ou à l'aluminium. Sur ce premier sujet, en effet, la réaction du Conseil et de la Commission est tout à fait insuffisante. D'ores et déjà, Total a renoncé à son projet d'exploitation du gisement considérable de gaz de South Pars. Les banques ont le souvenir des 7 milliards d'euros qui ont été volés, extorqués, à BNP Paribas.

Bouygues et l'aéroport de Paris ont renoncé à la gestion des aéroports iraniens. Il faut une politique autrement plus ferme et il faut être prêt à placer sous séquestre une quantité de biens et de fonds américains équivalente à ceux dont nous serions spoliés. Ceci aurait beaucoup plus de signification que nos débats.